Gerade in diesen Kaltwasserkorallen, die sehr empfindlich sind und leicht zerstört werden können und dann nicht ohne Weiteres so schnell wieder wachsen gibt es viele auch wertvolle Speisefische.

Wir haben gerade die Fischereireform beschlossen.